Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, cette décision de protection européenne, la Présidence espagnole l'a voulue il y a deux ans.

Nous allons permettre à des milliers de victimes de profiter pleinement de la liberté de circulation dans l'Union européenne. Elles pourront enfin exercer ce droit fondamental reconnu dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Plus aucune barrière n'empêchera ces personnes de déménager ou tout simplement de partir en vacances dans un autre pays de l'Union européenne. Elles seront protégées de la même manière qu'elles le sont actuellement dans leur pays de résidence. Cette décision de protection européenne proclame que l'Union européenne protège tous ses citoyens, au delà de leur territoire national. Je félicite les rapporteurs, le Conseil et Mme la commissaire pour leur travail et leur détermination. J'attends avec impatience l'adoption de la décision de protection européenne appliquée au droit civil et l'élargissement de cette décision à tous les États membres de l'Union européenne.